Madame la Présidente, après cette discussion sur la Tunisie, l'Égypte et d'autres pays qui, aujourd'hui, cherchent la liberté, je voudrais vous dire que l'expérience de notre mission d'observation au Sud Soudan pour le référendum a été un scénario

Exemplaire, parce qu'il s'est bien déroulé et qu'il a déjoué tous les scénarios catastrophes, et merveilleux parce qu'on a senti à ce moment là que les Sud Soudanais votaient les larmes aux yeux, ayant attendu ce moment parfois depuis plus de cinquante ans, ayant vécu la guerre civile et assumant cette transition de manière pacifique

Les Sud Soudanais qui vivaient au Nord et qui avaient un emploi là bas, avec des propriétés parfois, ont fui littéralement vers le Sud par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers, et ils vont devoir être réintégrés probablement dans l'économie du Sud. Ils n'ont pas confiance dans le Nord, ils ne savent pas s'ils pourront garder leur emploi, probablement pas dans les administrations, et cela pose un très sérieux problème. Enfin, il y a le problème de la Cour pénale internationale. À l'agenda de Salva Kiir, le président sud soudanais, il y a, si les résultats sont reconnus par le Nord, la coopération avec le Nord. Il a déjà réussi à faire venir le président Al Bachir dans le Sud.

Donc, il y a plein de problèmes je m'en excuse et il faudra les résoudre mais, comme je l'ai dit, c'était une belle expérience, mais le Soudan restera uni jusqu'au 9 juillet encore.